Die Kommission hat ein Konzept für die Europäische Union für die anstehende ITU Weltfunkkonferenz 2012 vorgelegt und dabei einen Punkt ganz besonders in den Mittelpunkt gestellt, nämlich dass akzeptiert und zur Kenntnis genommen wird, dass die Mitgliedstaaten unabhängige Mitglieder der ITU sind, dass aber viele Themen große Bedeutung für die gemeinsame europäische Politik haben. Ich will auf ein paar Beispiele hinweisen, die auch in der Tagesordnung dieser Konferenz erkennbar sind. Da gibt es den Punkt Grenzüberschreitende Koordinierung der Frequenznutzung im oberen Bereich der digitalen Dividende oder die Frage der Harmonisierung des Flickenteppichs an Frequenzzuweisungen für Satellitennavigation für unser Galileo Projekt von allergrößter Bedeutung oder den Punkt Einführung moderner Notrufsysteme für den Luftverkehr, der unmittelbar SESAR das Forschungsprojekt für das Luftverkehrsmanagement im einheitlichen europäischen Luftraum betrifft, oder den Tagesordnungspunkt zu Emissionen von Geräten mit geringer Reichweite, also z. B. Fernsteuerungen für Autos, für medizinische Geräte, die aber nur ein geringes grenzüberschreitendes Störungspotenzial haben und auf europäischer Ebene bereits reguliert sind. Kurz Die Funkfrequenzen, über deren Zuweisung auf der Konferenz verhandelt wird, haben ganz direkte Auswirkungen auf viele europäische Politikbereiche. Sie betreffen den Binnenmarkt, aber auch die Forschungs die Verkehrs und die Weltraumpolitik. Das alles findet vor dem Hintergrund der Bestimmungen über den Regelungsrahmen für die elektronischen Kommunikationsdienste statt, und die Verhandlungen auf der Weltfunkkonferenz bekommen so eine europäische Dimension, die es bei früheren Konferenzen dieser Art so nicht gegeben hat. Deshalb drängt sich für uns im Ausschuss die Frage auf Wie wird die Kommission bzw. die europäische Politik bei den bevorstehenden Verhandlungen den gestärkten Unionsaspekt in den Vordergrund rücken? Und wie wird sichergestellt, dass die Union in den Bereichen, für die sie ausschließlich zuständig ist, auch mit einer Stimme spricht? Unser Ausschuss ist der Meinung, dass die Europäische Union bei multilateralen Verhandlungen einheitliche Standpunkte vertreten muss, um die Durchsetzung ihrer Interessen zu fördern, und die wachsende Rolle der Europäischen Union im Bereich der Frequenznutzung macht außerdem eine stärkere formale Rolle der Europäischen Union in der ITU erforderlich. Das ist unter den Mitgliedstaaten strittig, und deshalb beziehen wir hier auch Position, aber es ist wichtig, weil auf dieser Weltfunkkonferenz auch schon Themen für die nächste Konferenz festgelegt werden, wo es um eine erneute Überprüfung des Status der EU geht. Ich will einen zweiten Aspekt benennen, der uns wichtig ist und der das vielleicht noch deutlicher macht. Im Zusammenhang mit den Verhandlungen zum ersten europäischen Funkfrequenzprogramm hat es Themenbereiche gegeben, die hier auf dieser Konferenz auch eine Rolle spielen.

Es kann nicht sein, dass eine Konferenz stattfindet und dieser Standpunkt überhaupt keine Berücksichtigung findet. Wir haben das mit großer Mehrheit beschlossen.

Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Zeiten der europäischen Krisen, in denen wir immer über das reden, was nicht geht und wo es Probleme gibt, auch die Chancen erkennen, die für die europäische Wirtschaft entstehen können, wenn wir die Bedingungen so gestalten, dass sie produktiv sind und neue Potenziale erschließen. Diese Konferenz bietet eine Chance. Wir bitten darum und das ist der Grund dieser Anfrage dass die europäische Position in dieser Runde stärker berücksichtigt wird, sowohl formal als auch inhaltlich, wie der Kollege Hökmark sicherlich gleich noch etwas detaillierter darstellen wird. Das Potenzial der Innovationsmöglichkeiten im Bereich der Frequenzen ist ein Potenzial für wirtschaftliches Wachstum in Europa. Und es macht keinen Sinn, über Wachstum nur zu reden, und dann, wenn es konkrete Chancen gibt, die Wachstumsperspektiven zu verbessern, sie nicht zu nutzen.